Señor Presidente, Comisario, queridos colegas, la Unión Europea tiene una especial responsabilidad en el ámbito de los servicios financieros, porque es líder mundial en banca y seguros y la segunda en mercados de valores. Nuestros ciudadanos están esperando contar con un sistema de supervisión que garantice fiabilidad y resistencia a nuestros servicios financieros.

Creo que deberíamos aprovechar el tiempo y conseguir un acuerdo rápido. Podríamos profundizar en tres direcciones primero, para asegurar la efectividad de las decisiones de las autoridades en casos de emergencia segundo, para manifestar claramente nuestro compromiso con que los ahorradores tienen la prioridad de protección por las entidades de depósito tercero, para avanzar en un sistema europeo de resolución de crisis. Los que ayer defendían la autorregulación hoy deben aceptar la autofinanciación. Los ciudadanos no pueden ser los que paguen las facturas y los platos rotos en la próxima crisis.

y la tercera, asegurar las tablas de correlación en la transposición de las directivas.

Quiero decir que también reconozco el trabajo de los representantes de la Presidencia y de la Comisión.